Frau Präsidentin, Herr Berichterstatter, meine Damen und Herren!

Wenn ich dazu einen Vergleich nehmen darf Die Inflationsrate in meinem Heimatland Österreich im Jahr 2014 ist

Ich darf den litauischen Kollegen zu diesen Anstrengungen gratulieren, möchte aber gleichzeitig dazusagen, dass offenbar die positive Botschaft dieser Anstrengungen bei den Menschen in Litauen noch nicht angekommen ist.

Möglicherweise gäbe es ähnliche schlechte Umfragewerte auch in anderen Euro Ländern diese Umfragen gibt es aber nicht. Aus diesem Grund, meine Damen und Herren, möchte ich aufgrund der mangelnden Erfüllung der Konvergenzkriterien die Bitte an die Mitgliedsländer richten Halten Sie die Stabilitätskriterien ein, konsolidieren Sie Ihre Haushalte, und führen Sie endlich die notwendigen Strukturreformen durch!